Pracujemy w lepszych warunkach, co pozwala na przedłużenie naszej aktywności. Systemy emerytalne są w kompetencji państw członkowskich.

Trzeba stymulować ludzi do przedłużania kariery zawodowej poprzez poprawę warunków pracy i płac.